Et donc, c'est dans une belle unanimité que nous adoptons ce rapport qui vise à soutenir les moyens de financement pour les PME. Mais je constate que la solidarité avec les PME s'arrête lorsqu'elle commence à coûter. Et je suis heureux d'avoir entendu le commissaire attirer l'attention sur le programme COSME et, plus largement, sur la question de la place des PME dans les initiatives de l'Union européenne sur la recherche et le développement.

En tout cas, nous le sommes et j'espère que nous pourrons compter sur une majorité de collègues pour réserver cet argent aux PME. Plus largement, si nous voulons assurer le financement des PME, je suis désolé de le dire, mais ce sont tous les efforts que le commissaire Barnier engage pour mettre un terme à l'économie casino qui pourront le faire.

En réalité, le problème, c'est qu'elles peuvent se faire de l'argent facile et garanti puisque les États les sauvent toujours en allant jouer au casino. Cela ne les intéresse pas de prêter aux PME parce que c'est du travail dur, c'est de l'argent difficilement gagné, alors que le casino permet de gagner de l'argent facilement. C'est à cela que nous devons mettre un terme et je nous engage à nouveau, en tout cas une majorité de ce Parlement, à poursuivre les efforts dans ce sens.